virðulegi forseti ég vil ræða þennan lið sem er að bera af sér sakir og ég held að við séum búin að opna þann lið verulega ef ég var að bera háttvirtur þingmaður baldur þórhallsson sakir með því að segja að hann væri að kenna þjóðaratkvæðagreiðslu í háskóla íslands en það vill svo til að ég og háttvirtur þingmaður höfum báðir lært aðferðafræði og eftir mínum bestu heimildum sem ég treysti mjög vel þá hefur háttvirtur þingmaður kennt það fag og ég sagði það sem ég kannski vona að ég hafi ekki verið að bera sökum ég sagði í ræðustól þingsins að ég gerði sérstaka kröfu til háttvirts þingmanns af því að hann þekkti þessi mál svo vel kannski var ég að bera háttvirtan þingmann sökum það má vel vera en ég vil ekki aðeins að háttvirtur þingmaður sem aðrir hafi skoðanir og málfrelsi ég bað háttvirtan þingmann að koma og taka þátt í umræðunni ef við megum ekki ræða um fólk með þessum hætti þá þurfum við að breyta mjög miklu mjög hratt